Signor Presidente, onorevoli colleghi, Erdoğan ci ha abituati, purtroppo, ad azioni molto gravi, come la rimozione di sindaci appena eletti democraticamente, laddove il risultato non gli fosse congeniale, a maggior ragione se curdi o vicini ai curdi, nella regione del Sud Est in particolare, dimostrando ancora una volta che il voto per lui non è che un simulacro di una democrazia che in parte non c'è più. Come può chiamarsi democrazia quella in cui un leader delle opposizioni, Selahattin Demirtaş, è in carcere da quasi tre anni per motivi politici e non viene consentito a deputati come me e altri colleghi di visitarlo, come abbiamo cercato di fare con una missione nel 2016? Per questi e molti altri motivi nel lavoro sugli strumenti finanziari dell'Unione europea in questi anni abbiamo dato segnali molto forti ad Ankara, sottraendo fondi europei proprio nelle zone colpite da una rimozione autoritaria dei sindaci, tagliando in modo drastico le risorse destinate al paese in quanto candidato all'adesione, redirigendo quelle restanti verso la società civile che lotta ogni giorno per i diritti e le libertà fondamentali.